Dieses Thema beschäftigt uns hier sehr lange.

und hat uns gezeigt, dass es sehr wichtig ist, dass wir Unsicherheiten beseitigen.

Sie haben uns im Februar die Grundzüge vorgestellt, und es ist eindeutig zu attestieren, dass es Fortschritte gegeben hat, dass wir auch im Einklang mit der Rechtsprechung hier mit den amerikanischen Partnern gewisse Dinge klären konnten. Ich glaube, dass es aber nach wie vor eine Situation ist, wo wir immer noch Unsicherheiten haben, wo wir noch nicht so wirklich die ganz großen Klarheiten haben, und das bedeutet natürlich auch wieder das Risiko, wieder vor einem Gericht zu landen.

Das gilt für staatliche Stellen genauso wie für die Daten industrie. Ich meine, man hätte mehr erreichen können, aber ich glaube, dass diese Entschließung die Kriterien festlegt, die sehr wichtig sind. Wir brauchen mehr Klarheit, vor allem wenn solche Formulierungen verwendet werden wie schriftliche Zusicherung welchen Rechtscharakter hat das, wir brauchen eine Klarheit über die Ombudsperson. Das war nicht so eindeutig, was wir da gesehen haben, und auch der judicial redress, der so wichtig ist, sollte auch unter diesem Gesichtspunkt gesehen werden, ob nicht auch die Formulierung nur für EU Staatsbürger nicht ausreicht, weil wir auch Drittstaatsangehörige in Europa haben, die von der Grundrechtecharta geschützt werden.